Hvala. Glejte. Ne bi rad videl, da se pogovarjamo o nekaj letih, jaz bi rad videl, da se pogovarjamo v našem mandatu, da bi bilo zagotovljeno. Zdaj je zima res že mimo, vendar ravno zato postavljam to vprašanje, da bi se do nove kurilne sezone kaj spremenilo in to bi bilo mogoče smiselno razmisliti o tem. Občani Posavja težko razumejo, da nimajo podatkov o onesnaženju zraka, medtem ko se v naši dolini na razne načine meri vse drugo, tudi radioaktivno sevanje. V Brežicah, ki so bolj na odprtem, imajo s tem manj problemov, drugače pa je v Krškem, kjer je veliko kurišč, ter v Sevnici, kjer je prisotna industrija s precejšnjimi izpusti. Sevniška in krška občina sta naslovila več dopisov na pristojne inštitucije in iskali načine, da bi do meritev prišli na sistemski način, a to menda, kot slišimo, zaradi predpisov še ni mogoče. Tudi odgovor, da ni denarja na razpolago, je za nas nespremenljiv, še posebno dokler ta, država iz leta v leto dopušča, da se v zdravstvu metuje z milijoni, ki zaradi visokih provizij padajo v zasebne žepe, ljudje pa umirajo zaradi dolgih čakalnih vrst. V Slovenski nacionalni stranki menimo, da imajo občani pravico vedeti, kakšno vodo pijejo in kakšen zrak dihajo. Hvala.